Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte nur kurz einen Hinweis geben vor dieser ebenfalls wichtigen Abstimmung.

Ich bedanke mich bei allen, die mitgeholfen haben, insbesondere beim Berichterstatter des Verkehrsausschusses, Mathieu Grosch. Wir haben das Ziel, ein weltweites Abkommen für die Reduzierung der Treibhausgase im Flugverkehr zu erreichen. Damit wir dieses Ziel erreichen, hat die Kommission einen Vorschlag gemacht für eine Geste, den wir auch unterstützen nach dem Trilog. Ich darf darauf hinweisen, dass wir, wenn wir diesen Kompromiss unterstützen wollen, für Block 1 und für den Änderungsantrag 18 in den jeweiligen Abschnitten stimmen müssen und gegen alle sonstigen Änderungsanträge.

Vielleicht stellt das nicht jeden zufrieden, aber es ist das richtige Signal an die internationale Gemeinschaft.